Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rivolgere alla Commissione e al Consiglio tre domande sulla battaglia per bloccare l'arrivo di migranti forzati in Europa. La prima riguarda la lotta prioritaria agli smuggler concordata con Libia, Niger e Ciad. Cominciamo a conoscerne l'esito impauriti dalle autorità nigerine, gli smuggler mollano i migranti nel deserto o li conducono su strade dove manca l'acqua. Il risultato è che i morti nel deserto aumentano esponenzialmente, non arrivano al Mediterraneo.

La seconda domanda concerne le coste libiche, dove regna una guerra tra bande. Come distinguere lo smuggler dalle milizie o dalle guardie costiere che Unione e Italia formano e pagano? Secondo l'Alto commissariato ONU, gli abusi nei centri di detenzione sono spaventosi. La terza domanda riguarda le garanzie sull'assistenza UNHCR in Libia. Secondo l'Alto commissario a Tripoli è un'assistenza più che precaria. La Libia non ha firmato la convenzione di Ginevra, né ha un memorandum con l'UNHCR. Di questa Africa, trasformata in nostra prigione, di questi morti, l'Unione è responsabile. Penso che un giorno pagheremo le colpe di cui ci stiamo macchiando.